Hvala za besedo, gospod podpredsednik. Spoštovane kolegice in kolegi, spoštovani kmetje, slovenski kmetje in kmetice! Torej, prišel je dan resnice. Po desetih letih povečevanja številnih javnih institucij, zaposlovanja vsaj dvajset, petindvajset tisoč ljudi v javnem sektorju, nečrpanju evropskih sredstev, kar smo že imeli tukaj v, lahko rečemo na tej na eni izmed izrednih sej, ker smo, lahko rečemo, črpamo katastrofalno, ne, in vse ostalo, kateri kjer se nam dobesedno denar ponuja na trgu, seveda pride potem trenutek resnice, ko iščemo proračunske prihodke. In proračunske prihodke iščemo pri tistih najbolj revnih, katerih edino prevozno sredstvo je kolo s pomožnim motorjem, kar smo videli včeraj, vidimo tiste delavce migrante, ki ste jih, ki smo jih obravnavali na prejšnji točki, številne ljudi, delavce, podjetnike in vse ostale. Številni državljani to lahko ugotovijo, ko ko zavijejo na bencinsko črpalko. To lahko ugotovijo preko trošarin, preko nenormalnih cen tudi kuriv, smo sredi kurilne sezone in tako naprej. Torej, ves ta denar se išče na najlažji način, kako obdavčiti še bolj najbolj pridne, najbolj delovne, najbolj sposobne ljudi v tej državi. In to je tipično nadaljevanje teh socialističnih politik, ki ste jih delali petdeset, šestdeset in sedemdeset let. In danes smo na vrsti seveda spet pri kmetijstvu. Torej. Pred mano so danes govorili o tem, da recikliramo neke zakone. Glejte, naša osnova je bila biblija slovenske kmetijske politike, predvsem biblija, ki jo izdeluje vsako leto. Torej. Kmetijski inštitut Slovenije. Gre za temeljno znanstveno raziskovalno strokovno in svetovalno institucijo, ki bo pravkar jutri praznovala sto dvajset let svojega obstoja. Njeno poročilo o stanju kmetijstva na sto šestintridesetih straneh govori, vse kje smo in kjer kjer smo, kjer kjer zaključujemo svojo kmetijsko zgodbo. Torej, v času tudi velikih, lahko rečemo podnebnih sprememb, v času predvsem tudi lahko rečemo tehnoloških sprememb, ki se dogajajo, torej četrta industrijska revolucija se dogaja tudi v kmetijstvu, v lahko rečemo v celi vrsti lahko rečemo novih ki bodo dodatno pomagala na kmetijah in ob slovenski realnosti, kjer pada marsikje kmetijska proizvodnja, kjer imamo samooskrbo v številnih panogah katastrofalno, celo celo v slovenskemu medu, lahko rečem, kar si nisem niti predstavljal, preden nisem bil predsednik Odbora za kmetijstvo, sadjarstvo, zelenjavarstvo ob poprečni oceni, torej ob poprečni starostni strukturi slovenskega kmeta, ki je približno sedeminpetdeset let in ob dejstvo, da dnevno, še enkrat ponavljam statistiko, dnevno v Sloveniji propade ena cela pet kmetije. In ob dejstvu, da ljudje, ki so ostali na kmetijah, nekoč kmetje, ki so hoteli zadržati svoje družinske kmetije, ki so bile stoletja v nekih rodbinskih lasti, danes pri sedemdesetih, osemdesetih letih še obdelujejo to zemljo, te teh nekaj arov ali hektarov ob dejstvu, da imajo sto osemdeset, sto devetdeset evrov pokojnine. Vse to je se zgodilo, ker so bili sovražniki socializma in bolne s te bolne ideologije, ki je uničevala podjetnike, pridne, sposobne, inovativne ljudi in tudi kmete. In to se nadaljuje tudi z v samostojni Sloveniji. Glejte, katastrski dohodek, o katastru lahko govorimo od leta sedemnajsto oseminštirideset. Torej, šlo je za terezijanski kataster, ki je takrat popisal nosilce pravnih pravic do zemlje, prikazal je uporabo zemljišč v okviru štiri katastrskih kultur, je dohodek in podložniške obveznosti in podatke, ki so bili potem zajeti v tem katastru. Torej, od tisoč sedemsto oseminštirideset smo imeli urejene zadeve. Torej, katastrski dohodek v svoji teoriji seveda govori o pavšalni oceni možnega tržnega dohodka, o dejavnosti kmetijstva in gozdarstva na kmetijskih in gozdnih zemljiščih, ki ga ni bilo mogoče doseči. S povprečno krajevno običajno vrsto in ravnijo pridelave na kmetijskih, gozdnih zemljiščih v Republiki Sloveniji za namene izvajanja kmetijske oziroma gozdarske dejavnosti. V našem gradivu, ki smo pripravili za to sejo, torej smo pripravili statistične podatke ravno iz tega poročila, ki sem ga danes omenil, ki je, lahko rečem, če se nekako plastično, ko sem se izrazil, gre za biblijo stanja v slovenskem kmetijstvu, slovenski kmetijski proizvodnji. In mislim, da je to temeljni temeljni dokument, iz katerega lahko izhajamo. Tukaj ne gre za nobeno ideologijo, gre za argumente, in še enkrat ponavljam, čiste argumente. In na podlagi tega mi tudi smo pripravili to novelo zakona o dopolnitvi zakona o ugotavljanje katastrskega dohodka. Torej, Kmetijski inštitut, ki vsako leto pripravi to poročilo o stanju kmetijstva, živilstva, gozdarstva in ribištva, v zadnjem poročilu o stanju kmetijstva, živilstva, gozdarstva in ribištva za leto dva tisoč sedemnajst je glede stanja kmetijstva v Sloveniji med drugim navedeno, da se po podatkih vzročnega raziskovanja, ki je bilo izvedeno, torej junija dva tisoč šestnajst, v Sloveniji s kmetijsko dejavnostjo ukvarja nekaj manj kot sedemdeset tisoč kmetijskih gospodarstev. Nadaljuje se trend zmanjševanja številnih kmetijskih gospodarstev, saj se je v zadnjih treh letih od vzorčnega popisa v letu dva tisoč trinajst njihovo število zmanjšalo za dobrih dva tisoč. V primerjavi z letom dva tisoč, ko je bil izveden prvi evropski primerljiv popis kmetijskih gospodarstev, pa se je njihovo število zmanjšalo za okoli petino, oziroma, za skoraj sedemnajst tisoč kmetijskih gospodarstev se je zmanjšalo od leta dva tisoč. To vam prikazuje tudi v tabela ena, torej na kmetijskih gospodarstvih se je v letu dva tisoč šestnajst delalo približno sto devetindevetdeset tisoč enainsedemdeset oseb, kar je dobro dva procenta manj kot v letu dva tisoč trinajst in skoraj četrtina manj kot leta dva tisoč. Velika večina je delala na družinskih kmetijah, ki predstavljajo sedemindevetdeset procentov, preostali pa v kmetijah, podjetjih in zadrugah. Starosta struktura ljudi, ki se jim danes seveda že omenil, ki delajo na družinskih kmetijah, in še vedno neugodna torej je v vrednosti sedeminpetdeset let, kar je celo eno leto več, kot je bila leto dva tisoč trinajst, torej za eno leto se je tudi poprečno staro slovenskega kmeta ali kmetice povečalo na leto dva tisoč trinajst. Ekonomski rezultati kmetijstva med leti običajno precej nihajo, saj so odvisne predvsem od obsega proizvodnje in cenovno stroškovnih razmerij. Dohodki v kmetijstvu. V letu dva sedemnajst so bili po začasnih podatkih ekonomskih računov za kmetijstvo izrazito nižji kot leto dva tisoč šestnajst ter najnižji po letu dva tisoč devet. Poslabšanje ekonomskih rezultatov v letu dva sedemnajst je predvsem posledica precejšnjega pada vrednosti rastlinske pridelave, tako še danes ne govorijo o samooskrbi, no. Pri vsem teh samooskrbah še naj omenim tudi sadje, torej predvsem tudi žito, industrijske in pa krmne rastline. Ob nekoliko večji vrednosti živinoreje v primerjavi z letom prej so bile cenovno stroškovne razmere na agregatni ravni ponovno nekoliko ugodnejša, kar pa ni bilo, ublažilo posledici izrazito manjših pridelkov rastlinske pridelave. Po začasnih podatkih ekonomskih so se cene kmetijskih pridelkov v leto dva tisoč sedemnajst na skupni ravni realno zvišale za okoli štiri procente, cene obmestne potrošnje pa je ostane na ravni leta prej. Neto dodatna vrednost kmetijstva se je v letu dva tisoč sedemnajst izrazito zmanjšala. Še enkrat ponavljam za vse tiste, ki ste nasprotniki te novele, neto dodana vrednost kmetijstva se je v letu dva tisoč sedemnajst izrazito zmanjšala, in sicer realno skoraj za tretjino. Faktorski dohodek kmetijstva pa je bil po začasni oceni statistike za skoraj petnajst procentov nižji kot v predhodnem letu. Glede proračunskih podpor kmetijstvu je navedeno, da večina podpor v Sloveniji je namenjeno kmetijstvu in razvoju podeželja, pri nas zagotavlja proračun Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. V letu dva sedemnajst je realizacija proračuna skupaj z organi v sestavi znašala tristo petinosemdeset cela štiri milijona evrov. Od tega je bilo za ukrepe kmetijske politike porabljenih dvesto osemindevetdeset milijona evrov oziroma sedeminsedemdeset procentov celotnega proračuna. Preostala sredstva so bila namenjena gozdarstvu in ribištvu, to je približno deset procentov ter administrativnim in drugim stroškom. Ministrstva in organov v sestavi je približno trinajst V letu dva sedemnajst je bilo za sanacije v letu dva tisoč šestnajst iz naslova državnih pomoči izplačano tri cela pet milijona evrov. Skupaj s temi sredstvi in vračilom trošarine iz naslova državnih pomoči torej je bilo izplačanih tri cela pet skupaj s trošarine za pogonsko gorivo porabljeno kmetijstvo in gozdarstvo, ker kmetijsko gospodarstvo uveljavlja pri Ministrstvu za finance, so proračunska izplačila za kmetijstvo znašala približno tristo dvaindvajset milijonov evrov. Torej proračunske podpore kmetijstva so po vstopu Slovenije v Evropsko unijo, ko so se financirane in sofinancirane in večina ukrepov vključili v evropskih skladov, vsaj na začetku močno povečale. S programskim obdobjem predvsem v letu dva tisoč sedem do dva tisoč trinajst pa se je rast ustavila. Po letu dva štirinajst so se ta sredstva nekoliko zmanjšala, saj je proračunska izplačila v zadnjih štirih letih v povprečju znašajo okoli tristo triintrideset milijonov Torej, spoštovane kolegice in kolegi, iz analiz in podatkov stanja v slovenskem kmetijstvu izhaja, da so proračunska in evropska sredstva za izvedbo ukrepov kmetijske politike dejansko nižajo, da se delež stroškov v strukturi prihodka slovenskega kmeta viša. Da dohodek slovenskega kmeta upada in da se s tem slabša njihov dohodkovni oziroma socialni položaj. Posledica tega je tudi čedalje slabša starostna struktura delovne sile na družinskih kmetijah, saj se mladi zaradi slabega dohodkovnega oziroma socialnega položaja slovenskega kmeta ne odločajo za kmetovanje. Kljub temu so julija dva tisoč šestnajst takratne koalicijske stranke SMC, DESUS in SD na predlog takratne vlade Mira Cerarja sprejele Zakon ugotavljanju katastrskega dohodka tako zvani drugi del, s katerim so zvišali pavšalno ceno tržnega dohodka v dejavnosti kmetijstva in gozdarstva, tako zvani katastrski dohodek. S tem so bistveno poslabšale socialni položaj večine kmetov, saj so jim zaradi zvišane katastrskega dohodka povečale obveznosti iz naslova dohodnine in socialnega zavarovanja ter zmanjšali obseg pravic iz javnih sredstev. Iz razložitve tega zakona izhaja, da se bo okoli tretjina kmečkih gospodinjstev katastrski dohodek povečal za petdeset procentov ali povprečju nekaj čez šestdeset evrov letno. Približni polovici med petdeset in med petdeset in tristo procenti ali v povprečju do približno sto štirideset evrov letno. Približno desetim procentov se bo katastrski dohodek povečal za več kot trikrat ali povprečju za nekaj več kot dvesto evrov letno. Okoli deset procentov kmečkih gospodinjstev pa se bo katastrski dohodek znižal, in sicer s povprečno za okoli sto šestdeset evrov na manj kot sto dvajset evrov na leto. V tretjem odstavku tega člena, ki ga tega zakona, ki ga omenjam, še torej v šestnajstem členu sprejeta predhodna določba, s katero se je zvišanje katastrskega dohodka omililo. Sprejetje je bilo torej, sprejeto je bilo, da se je v letu dva tisoč sedemnajst katastrski dohodek in pavšalna ocena dohodka na čebelji panj pripisa v vrednosti štirideset procentom, da se bo v letu dva tisoč osemnajst pripisal vrednosti petinpetdeset procentov in v letu dva tisoč devetnajst v vrednosti petinsedemdeset procentov katastrskega dohodka in pavšalne ocene dohodka na čebelji panj. Torej, kaj smo sedaj želeli doseči in kateri so bili cilji in načela tega našega te naše novele? Glavni cilj predlaganega zakona je določitev pravične in razumne oziroma zmerne davčne obremenite slovenskih kmetov in kmetic. To se lahko doseže z znižanjem katastrskega dohodka, ki zajema v obdavčitev z dohodnino. Vpliva pa tudi na višino obveznosti iz naslova socialnega zavarovanja in na obseg pravic iz javnih sredstev. S predlogom zakona ne posegamo v obstoječa temeljna načela veljavnega zakona ugotavljanja katastrskega dohodka. Predlog zakona o spremembah Zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka zasleduje načelo pravičnosti, razum ima tudi razumne oziroma zmerne obdavčitve. Z izpopolnjevanjem tega načela se bo dosegel cilj, da slovenski kmetje ne bi bili prekomerno obremenjeni z davki in prispevki, dejanskim socialnim položajem uveljavljenih pravic iz javnih sredstev. Po načelu pravičnosti se sledi, ker tako horizontalni pravičnosti, da lahko davčni zavezanci z enako plačilno sposobnostjo plačajo enak znesek davka, kot tudi vertikalni pravičnosti, spoštovani kolegi in kolegice. Zavezanci z višjo plačilno plačajo davka več. To je ta primer tega našega argumenta. Želim da teče razprava, da date protiargumente, ne da ste a priori proti vsem, kar vložimo, na koncu pa samo naj dodam, da naj bog živi slovenskega kmeta, naj mu pomaga in tudi nam naj da neko zdravo razumsko pamet zato, da bomo slovenskega kmeta, ne uničili, ampak da mu dali pogoje, da bo slovenski kmet obstal, da bo urejal predvsem tudi krajino, govorim za tiste manjše kmete in da bojo večji kmeti tisti, ki bodo večinoma pridelovali tudi tisti višje hrane za naš trg, za našo zdravo družbo. Najlepša hvala.